Artikel 37 der Konvention bestimmt, dass für Straftaten, die von Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres begangen worden sind, weder die Todesstrafe noch eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden darf.